J'ai pour exemple récent Netflix et sa scandaleuse série intitulée Mignonnes, qui met en scène des préadolescentes ultra sexualisées et banalise honteusement la sexualité infantile. Deuxième exemple abject des poupées sexuelles à la taille et au corps d'enfant qu'Amazon ou Cdiscount, filiale du groupe Casino, ont pu librement mettre en vente sans soulever un seul mot de protestation, ni française, ni européenne. Deuxième point l'harmonisation des lois pénales au sein de l'Union européenne, notamment sur l'âge du consentement sexuel, qui entraîne la définition même du viol sur mineur et diffère totalement d'un pays européen à l'autre. Il faut s'assurer qu'un abus sexuel sur un enfant dans un pays soit puni de manière aussi sévère dans chaque pays voisin. Voilà une occasion de montrer que l'Europe n'est pas qu'une structure construite autour de valeurs mercantiles. En agissant sur ces deux points, elle lutterait contre les prédateurs et protégerait nos enfants.